Elnök Úr, a párizsi klímatalálkozó óta ebben az ülésteremben az energetikai kérdésekről csak úgy lehet beszélni, mint a klímapolitika alfejezetéről. Talán az sem véletlen, hogy a jelentés is így fogalmazza meg a célokat, hogy éghajlati és energiaügyi miközben a villamosenergia piacról van szó. És talán az se véletlen, hogy nem Šefčovič energiaunióért felelős biztos képviseli a Bizottságot ebben az ügyben. Természetesen a párizsi találkozónak a célkitűzéseit szerintem is teljesíteni kell. De sokan ambiciózusnál ambiciózusabb célokat fogalmaznak meg nem veszik figyelembe az ellátás biztonságát. Azt, hogy ingadozó teljesítménye van a megújuló energiáknak, és ezért korlátozott egy rendszeren belüli aránya.

Nem minden ország olyan gazdag, mint Németország, hogy hatalmas összeget fizessen a megújuló energia átvételéért. És az alacsony szén dioxid kibocsátású technológiák között csak a megújulóról beszélnek holott ott van az atomenergia, amely tiszta energia.